Én azt gondolom, hogy itt minimum két félnek a felelősségét kell kimondani. A Balkán mindig is lőporos hordó volt, itt Európa nem mondhatja azt, hogy Jaj, Istenem, ti vagytok a rosszak és mi jók vagyunk!